Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Haushaltskontrolle erlaubt sich, der hohen Außenpolitik einige Sätze mit auf den Weg zu geben.

Dieser Abschlussbericht ist wirklich ein Abschlussbericht. Es gibt keine Follow up Organisation. Es gibt im Moment niemanden, der dort unsere Interessen vertritt.

EULEX selbst kann diesen Job nicht machen. Ich bin auch dagegen, dass wir uns weiter mit dem unsicheren Status dieses Staates herausreden.